Rozwój robotyki postępuje coraz szybciej i jest nie do powstrzymania. W mojej opinii to dobra wiadomość. To coraz większy rynek produktów i usług w każdej niemal dziedzinie. Innowacyjne rozwiązania z zakresu robotyki sprawiają, że rzeczywistość, w której żyjemy, zmienia się bardzo dynamicznie i choć otwiera to potencjał nowych możliwości dla naszych obywateli, stanowi też ogromne wyzwanie. Czekają nas w związku z tym zmiany na rynku pracy. Aby móc się do nich dobrze dostosować, musimy przede wszystkim dysponować wiarygodnymi analizami i danymi na temat wpływu robotyki na popyt, na poszczególne stanowiska i kompetencje na rynku pracy. Ważne jest także, aby nasze polityki zatrudnienia i polityki społeczne były elastyczne i potrafiły reagować na te zmiany w taki sposób, aby zapewnić pracownikom dobrą jakość pracy przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego.